Dazu zählen auch regelmäßig wiederkehrende Ansätze, den Zugang zu den Dokumenten von Parlament, Rat und Kommission einfacher zu gestalten. Da ist das Internet natürlich ein einfaches und kostengünstiges Mittel. Die Homepage der EU wurde zwar überarbeitet und ist immerhin logischer und übersichtlicher geworden als Vorgängervarianten. Bei ihrem Internetauftritt hebt die EU auch die Bedeutung der Vielsprachigkeit als wesentlichen Faktor für größere Transparenz, Legitimität und Effizienz der Union hervor. Sie trägt aber leider dem eigenen Ansinnen nicht wirklich Rechnung. In der Praxis könnte man nämlich bei konsequenter Anwendung der drei Arbeitssprachen Deutsch, Englisch und Französisch einen Großteil der Bevölkerung erreichen. Auch der Internetauftritt des aktuellen Ratsvorsitzenden, der auf Englisch, Französisch und Tschechisch erstellt ist, nimmt nicht darauf Rücksicht, dass Deutsch mit einem Anteil von immerhin 18 die am meisten gesprochene Muttersprache innerhalb der EU ist und von 14 der EU Bürger als Fremdsprache beherrscht wird. Es ist meines Erachtens Zeit, diesem Umstand endlich stärker Rechnung zu tragen!